To Wy chcieliście w Polsce demokracji.

To dzięki demokracji tacy ludzie jak Hitler, Obama, Trump dochodzą do władzy. To dzięki Panu, Panie Timmermans.